retrouver et de remercier d'abord trois d'entre vous, au nom du groupe PPE Andreas Schwab, Burkhard Balz et Krišjānis Kariņš pour l'initiative qu'ils ont prise de mettre ce sujet de l'agenda numérique, du marché unique numérique à l'ordre du jour de votre séance plénière. La libre circulation des biens et des services rencontre heureusement de moins en moins d'obstacles techniques et cela rend d'autant moins compréhensible la persistance d'obstacles juridiques, parfois fiscaux ou politiques. Ces obstacles sont encore moins compréhensibles alors que ce marché unique numérique comporte aussi, et sans doute d'abord, une dimension économique, sociale et humaine. L'économie numérique génère 2,6 emplois pour un emploi détruit dans des secteurs plus traditionnels. Il y a beaucoup d'opportunités dans le big data, le cloud ou les objets connectés. Ce potentiel important du marché unique numérique, il nous faut l'exploiter.

Nous devons aller chercher la croissance là où elle est. En ce moment, c'est une urgence vis à vis des citoyens. Et pour cela, il nous faut établir un cadre réglementaire proactif. Grâce à l'engagement de votre Parlement ces cinq dernières années, des progrès importants ont été réalisés.

Je veux simplement faire des rappels très précis autour de trois grands axes de travail l'ambition de notre stratégie européenne numérique, l'élan collectif donné avec le soutien déterminant de votre Parlement Andreas Schwab le sait sur le Single Market Act I and II et enfin, le caractère ciblé du plan d'action pour le commerce et les services en ligne. Je voudrais télégraphiquement rappeler où nous en sommes aujourd'hui. Premièrement, les télécommunications. L'économie numérique doit pouvoir s'appuyer sur un marché unique des télécoms fort, favorisant une concurrence loyale, réduisant les coûts pour les consommateurs et développant des nouveaux services attirant aussi l'investissement privé. Le règlement que nous avons proposé, en septembre 2013, sous l'impulsion de Neelie Kroes, et dont votre collègue, Mme Pilar del Castillo est rapporteure, vise à faire véritablement entrer le secteur des télécommunications dans l'époque de l'internet et du marché intérieur. Il s'agit d'inciter les opérateurs à investir, de concevoir de nouveaux modèles d'entreprises pour intégrer les vingt huit marchés nationaux, qui sont jusqu'à présent souvent juxtaposés les uns à côté des autres, en un seul marché. Ce règlement permettra d'avoir des règles plus cohérentes pour l'attribution du spectre et de mettre fin, comme vous l'avez souhaité, d'ici la fin 2015 aux frais d'itinérance, aux frais de roaming sur la voix, le texte et les données. Il permettra aussi d'énoncer les principes de la neutralité du net qui doivent permettre à la fois de renforcer les mesures de protection des consommateurs pour qui l'accès à Internet ne doit être ni bloqué, ni limité neither blocked nor throttled et de développer des outils de télécommunication innovants pour les utilisateurs professionnels. J'espère qu'un accord sera trouvé rapidement entre votre Parlement et le Conseil sur ce paquet important.

La Commission est naturellement très attachée à ce que l'internet fonctionne de manière ouverte, non discriminatoire dans toutes ses dimensions, y compris les moteurs de recherche qui sont devenus, nous le savons bien, un outil important pour tous les utilisateurs, les consommateurs comme les prestataires de services et bien d'autres. S'agissant de l'enquête sur Google à laquelle vous faites allusion clairement dans votre résolution, franchement, je n'ajouterai rien et ne ferai pas de commentaires par rapport aux informations qui vous ont déjà été fournies par mon collègue Joaquín Almunia, qui est chargé de ce cas. Je pense qu'il est important que le Parlement européen se préoccupe de ce sujet qui, à de nombreux égards, touche de très près au fonctionnement de notre société Mais une enquête est en cours. La direction générale de la concurrence, comme toujours, fait son travail en toute indépendance et selon les règles et les procédures en vigueur, notamment pour écouter tous les plaignants et leur répondre.

Deuxième grand chantier les services en ligne. Ces dernières années, nous avons aussi agi avec ambition pour le développement d'une offre diversifiée des services en ligne au sein du marché unique. La communication e commerce de janvier 2012 avait défini trois priorités soutenues souvent par votre assemblée.

C'est le but des lignes directrices sur la mise en œuvre de l'article 20 de la directive Services adoptée en juin 2012 et qui permettront d'éliminer les exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence du destinataire de services. La Commission a encore montré cet été et j'y ai veillé que nous sommes déterminés à faire appliquer ces règles. J'ai, par exemple, rappelé aux loueurs de voitures qu'ils devaient respecter les règles du marché intérieur et lutter contre les différences de prix en fonction du pays de la réservation en ligne. Deuxième priorité améliorer l'information des opérateurs et la protection des consommateurs. C'est l'objet de l'accord trouvé en avril 2013 sur le règlement en ligne des litiges de consommation, qui devrait permettre de renforcer la confiance dans les achats en ligne. Enfin, il y a les services de paiements, dont votre collègue Antonio Tajani est chargé comme rapporteur, et la livraison fiable et efficace, ce qui est notamment l'objectif de notre feuille de route de décembre 2013 pour l'amélioration de la livraison des colis à l'intérieur du marché unique. J'ai d'ailleurs rencontré longuement la semaine dernière tous les présidents des opérateurs postaux européens qui se sont engagés à des résultats concrets pour l'été 2015, donc dans très peu de temps, sur la disponibilité, la qualité et l'accessibilité des solutions de livraison de colis.

Je fais confiance au Parlement pour trouver là aussi un accord dans les tout prochains mois, peut être même avant la fin de mon mandat. Troisième chantier le droit d'auteur.

Or, le temps aujourd'hui c'est le temps d'internet et le temps du marché unique. Nous devons aussi, et en même temps, tenir compte des intérêts en jeu et de la grande diversité dans les positions des États membres et des différents opérateurs et procéder par étape, sans idéologie, sur la base d'analyses et de preuves solides.

du Parlement et du Conseil.

Je vous remercie à nouveau du soutien pour cette initiative, ainsi que d'autres initiatives non législatives. Voilà les acquis. Nous avons également ouvert le chantier de la réforme du cadre européen applicable au droit d'auteur. Juste un mot du travail très intense qui a été fait sur ce sujet délicat en plus des analyses économiques et juridiques, du dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, de l'exercice positif sur les licences pour l'Europe Licensing Europe nous avons lancé une consultation publique au début de l'année 2014. Près de dix mille citoyens, acteurs du secteur, entreprises, autorités publiques, ont répondu et mis en valeur, à travers cette consultation, trois questions clefs qu'une future réforme devrait prendre en compte. Le développement de l'offre sur tout le marché unique, en levant par exemple les obstacles rencontrés par les consommateurs, les citoyens qui souhaitent accéder aux services de vidéo à la demande existant dans d'autres États membres que le

Troisièmement, le fonctionnement du marché et l'équilibre de la chaîne de valeur, en assurant une juste rémunération des auteurs et des créateurs, tout en encourageant l'émergence de nouvelles offres et de nouveaux services. Sur tous ces sujets, nous avons mené des discussions très intenses au sein de la Commission et à l'extérieur. Pour des raisons liées au calendrier à la fin du mandat qui est le nôtre je pense qu'il sera difficile désormais d'avancer d'un pas de plus, avec l'adoption de ce livre blanc, comme nous l'aurions souhaité. Pour ma part, je ne suis pas non plus prêt à dénaturer l'équilibre du travail que nous avons fait. Je ne pense pas, comme certains, qu'il faille détricoter le droit d'auteur pour créer de la croissance en Europe. Au contraire, je suis convaincu que la rémunération de l'investissement dans l'innovation, la création, le travail des créateurs, notamment des journalistes et de bien d'autres, et le développement du marché unique numérique vont ensemble.

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, télécommunications, services en ligne, droits d'auteur, dans ces trois domaines nous avons obtenu des avancées concrètes au service des consommateurs et des entreprises. Je voudrais aussi dire un mot pour finir de trois autres succès importants pour le marché unique numérique. Le règlement sur la protection des données porté par mon ancienne collègue et votre nouvelle collègue, Viviane Reding, et aujourd'hui par votre rapporteur Jan Philipp Albrecht est un autre enjeu essentiel de la confiance dans le numérique. De nouvelles dispositions permettront aux citoyens de mieux contrôler leurs données personnelles, de mieux les protéger, et aux entreprises de travailler plus facilement au delà des frontières. Deuxième sujet, la dématérialisation, la digitalisation des marchés publics et la directive sur la facturation électronique, dont Birgit Collin Langen est rapporteure.

des services en ligne sécurisés entre citoyens, entreprises et services

partie. Sur la base de ces acquis, il faut poursuivre nos efforts, c'est une réalité. Le progrès technique a toujours eu un pas d'avance sur la politique. Il faut reconnaître que de nombreux obstacles subsistent encore pour construire ce véritable marché unique numérique. Pour ne citer qu'un chiffre tiré du tableau de bord de la stratégie numérique, seuls 14 des petites et moyennes entreprises européennes commercent en ligne. 14 seulement! Ce chiffre, d'ailleurs, stagne depuis quatre ans et reste très loin de l'objectif que nous nous étions

croissance. Pour atteindre ces objectifs, nous devons continuer à lever un par un les

Act I et II. Nous devons aller plus loin en développant une approche globale, exhaustive, complète, qui passe par des réseaux aux meilleurs standards mondiaux, un level playing field pour permettre l'émergence et le développement d'acteurs européens innovants et compétitifs et un vaste plan d'adaptation des compétences des Européens aux emplois de demain. Nous devons aussi repenser notre gouvernance, l'engagement de tous les acteurs en améliorant la cohérence des politiques, par exemple, le droit d'auteur, la fiscalité, la protection des données, la concurrence, les politiques industrielles. Tout cela fonctionne ensemble et, de ce point de vue là, le nouveau fonctionnement de la Commission, avec ses groupes de commissaires et ses vice présidents, devrait permettre une meilleure cohérence entre tous ces sujets qui marchent ensemble également en formant une grande coalition pour promouvoir le marché unique numérique, en utilisant les structures nouvellement créées et que j'écoute,

CEO networks. Voilà, je pense que le marché unique est un grand projet fédérateur, qui doit demeurer un projet collectif conduit par la Commission, par vous et par le Conseil, avec pragmatisme, sans idéologie et de manière volontaire. J'espère simplement, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente comme je l'ai fait dans le domaine de la régulation financière, en reconstruisant avec vous les bases de la stabilité financière, qui est la condition préalable pour toute initiative de croissance et de compétitivité que ce que nous avons fait avec mes collègues depuis cinq ans, sur ce sujet du numérique, constitue bien les bases sur lesquelles, désormais, la nouvelle Commission peut donner un nouvel élan, avec l'appui, toujours, de votre Parlement.